Je voudrais également rebondir sur un des propos du commissaire, lorsqu'il nous a indiqué, tout à l'heure, qu'il fallait éviter le shopping à la dotation des Fonds. Et c'est bien justement le problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Lorsque, j'imagine, vous préparerez votre succession sur ce dossier, que direz vous au prochain commissaire en charge du Fonds d'ajustement à la mondialisation?